Herr Präsident! Das Europäische Parlament und die Mitgliedstaaten haben sich heute auf eine Neufassung der EU Verordnung zu Bioziden verständigt. Ich begrüße es sehr, dass es eine EU weite Zulassung für Biozidprodukte geben wird, und sich auch nichteuropäische Hersteller um europäische Zulassungen bemühen müssen. Das bedeutet, dass auch ausländische Hersteller sich an die hohen europäischen Standards halten müssen, wenn sie ihre Produkte in Europa verkaufen wollen. Aus Sicht der Landwirtschaft ist es allerdings wichtig, dass nach wie vor Biozide verfügbar sind, die unsere Bauern nützen können.

Das heißt, auch bei diesem Thema sind wir auf dem Weg und werden uns natürlich nicht das letzte Mal im Europäischen Parlament damit beschäftigt haben.